soit mentionné dans le socle européen des droits sociaux et dans la charte des droits fondamentaux et que, d'un autre côté, les États membres qui investissent dans le logement social soient sanctionnés par la Commission européenne sous prétexte qu'ils fausseraient la concurrence du sacro saint marché? Monsieur le Commissaire, le logement n'est pas une marchandise. Si vous êtes d'accord avec moi, prouvez le et retirez l'investissement public dans le logement social de la règle des 3 parce que pour pouvoir vivre, pour pouvoir rêver, il faut savoir où dormir.